virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um tóbaksvarnir með frumvarpi þessu er lagt til að gerðar verði til teknar breytingar á tóbaksvarnalögum sem nauðsynlegar eru taldar til að mæta skuldbindingum okkar samkvæmt e e s samningnum meðal annars um tilkynningarskyldu samkvæmt tilskipun níutíu og átta þrjátíu og fjögur e b og til að samræma löggjöf okkar öðrum tilskipunum evrópuþingsins og ráðs evrópusambandsins í frumvarpinu er lagt til að ráðherra verði veitt heimild til að kveða á um upptöku varúðarmerkinga í formi litmynda á tóbaksumbúðir í samræmi við tilskipun evrópusambandsins belgía hefur þegar tekið upp slíkar viðvörunarmerkingar og hafa fleiri lönd innan evrópusambandsins hafið undirbúning að upptöku slíkra merkinga í frumvarpinu er enn fremur lagt til að felld verði brott ákvæði um að þeir sem framleiða flytja inn eða selja tóbak megi ekki gefa sínar eigin upplýsingar á umbúðum um heilsufarsleg áhrif af neyslu hennar samkvæmt tilskipun níutíu og átta þrjátíu og fjögur e b var ákvæðið tilkynningarskylt til eftirlitsstofnunar efta en þeirri skyldu var ekki sinnt á sínum tíma við nánari athugun þykir ákvæðið óþarft enda tilgangur þess sá sami og fram kemur í öðrum málsl fjórðu málsgrein sjöttu grein laganna ákvæðið svo breytt hefur því ekki efnislegar breytingar í för með sér í frumvarpinu er lagt til að orðalagi annað og þriðja málsl fyrstu málsgrein sjöundu grein laganna um auglýsingabann á tóbaki verði breytt þannig að heimilt verði að miðla upplýsingum um tóbaksvörur til þeirra sem selja tóbak í heildsölu eða smásölu enda sé þess gætt að upplýsingarnar séu ekki aðgengilegar neytendum eða öðrum sama á við um auglýsingar í ritum sem prentuð eru og gefin út utan e e s svæðisins enda séu þau fyrst og fremst ætluð til dreifingar utan svæðisins og megintilgangur þeirra ekki að auglýsa tóbaksvörur í frumvarpinu er bann við innflutningi framleiðslu og sölu á leikföngum eða sælgæti sem er eftirlíking af sígarettum vindlum eða reykjarpípum fertugasta og áttundu grein laganna og tekið upp sem nýr málsliður í sjöundu grein laganna með þeirri breytingu er slík sala felld undir óbeinar tóbaksauglýsingar samkvæmt tilskipun níutíu og átta þrjátíu og fjögur e b var ákvæðið tilkynningarskylt til eftirlitsstofnunar efta með frumvarpinu og tilkynningu þess til eftirlitsstofnunarinnar hefur þeirri skyldu nú verið fullnægt rétt er að geta að í lok tilkynningar félagsins barst ein athugasemd við frumvarpsdrögin athugasemdin kom frá eftirlitsstofnun efta og varðaði annarrar greinar frumvarpsins gerð var athugasemd við að áfengis og tóbaksverslun ríkisins væri heimilt að gefa út verðskrá fyrir tóbak en samkvæmt tilskipun níutíu og fimm níutíu og níu e b og dómi evrópudómstólsins væri það óheimilt í samráði við fjármálaráðuneytið var því ákveðið að fella brott úr texta annars greinar frumvarpsins orðin verðskrá fyrir tóbak hæstvirtur forseti í ræðu minni hef ég farið í stórum dráttum yfir ástæður þess að ég legg fram þetta frumvarp en megintilgangur þess er að mæta skuldbindingum okkar samkvæmt e e s samningnum ég tel mikilvægt að frumvarp þetta nái fram að ganga á þessu þingi og leyfi mér því að leggja til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar heilbrigðisnefndar og til annarrar umræðu